Aș vrea în primul rând să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această dezbatere constructivă și trebuie să recunosc că, în ciuda câtorva critici, domnule președinte Maystadt, toți colegii care au luat cuvântul au recunoscut rolul important pe care Banca Europeană de Investiții îl poate avea în contextul actual al crizei economice și financiare. E clar că avem nevoie de investiții, avem nevoie de proiecte de dezvoltare durabilă în Uniunea Europeană și, de aceea, cred eu că trebuie să punem în aplicare și să avem în vedere idei ambițioase și nu trebuie să ne fie frică să venim și să propunem astfel de idei. Nu în ultimul rând, vreau să subliniez, ca o concluzie nu uitați de transparență și de o mai bună comunicare cu toate organismele europene.